La procedura è un po' complessa, per cui chiedo un attimo di concentrazione. L'elezione avrà luogo a norma dell'articolo 231 del nostro regolamento. Mi sono pervenute le seguenti candidature Sig.

Trattandosi di una votazione a scrutinio segreto sul vostro terminale si accenderà una spia blu, indipendentemente da come abbiate votato. Dal momento che, conformemente al regolamento, prima di dichiarare aperta la votazione devo accertarmi della presenza di almeno la metà dei deputati che compongono il parlamento, procederemo a una votazione per verificare la presenza di almeno 374

subito questa operazione di verifica delle presenze.

Le informazioni relative all'elezione mediante sistema di votazione elettronica sono state distribuite. Innanzitutto, dopo l'apertura della votazione, sullo schermo compaiono le seguenti informazioni l'oggetto della votazione e l'elenco dei candidati. Posizionatevi sul nome del candidato di vostra scelta attivando i tasti blu che si trovano in basso a destra dello schermo ed esprimete la vostra preferenza premendo il pulsante

blu si accenderà e comparirà un asterisco davanti al nome del candidato selezionato. Per garantire il carattere segreto della votazione, l'asterisco scomparirà non appena sposterete il cursore.

dell'annuncio della chiusura della votazione, avete la possibilità di modificare la scelta effettuata riposizionandovi sul nome del candidato e premendo il pulsante 0 per annullare il voto favorevole. Posizionatevi poi sul nome di un altro candidato e premete il pulsante

Sig. Nils MUIŽNIEKS 47 voti E quindi, dal momento che nessun candidato ha ottenuto la maggioranza dei voti espressi, occorre procedere a un secondo turno. Il secondo turno avrà luogo domani alle